Debatujemy dziś nad dwoma aktami legislacyjnymi, które ustanawiają ramy prawne funkcjonowania rynku bankowych obligacji zabezpieczonych aktywami. Na użytek tłumaczenia chcę powiedzieć, że według polskiej terminologii te papiery wartościowe noszą nazwę bankowych listów zastawnych. Rynek bankowych obligacji zabezpieczonych jest ważnym elementem budowanej przez nas unii kapitałowej. Cieszę się, że negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą zakończyły się przyjęciem dobrego kompromisu. Omawiana dyrektywa wprowadza jednolitą definicję europejskich obligacji zabezpieczonych aktywami, precyzyjnie określa rodzaje aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie, określa obowiązki nadzoru bankowego oraz sposób wyliczania bieżących wartości aktywów. Dyrektywa wprowadza także dwie kategorie obligacji obligacje europejskie, które spełniają wymogi tej dyrektywy, oraz obligacje europejskie premium, które dodatkowo spełniają wymogi rozporządzenia CRR. Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim samodzielne kształtowanie struktury puli aktywów, w tym wielkość udziałów aktywów płynnych.

Dzięki tej ramowej harmonizacji obligacje bankowe stają się bardzo bezpiecznym papierem wartościowym o bardzo wysokiej jakości, bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Stanowią również bardzo dogodne źródło finansowania działalności banków. Gratuluję panu posłowi Berndowi Luckemu doskonałego sprawozdania i dziękuję za współpracę, jaką mieliśmy okazję realizować przy tym sprawozdaniu.